ég flyt tillögu til þingsályktunar um legslímuflakk eða endómetríósu ég er fyrsti flutningsmaður að málinu en ásamt mér eru háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir sigríður ingibjörg ingadóttir steinunn valdís óskarsdóttir höskuldur þórhallsson og guðlaugur þór þórðarson ályktunin er svo hljóðandi alþingi felur heilbrigðisráðherra að beita sér fyrir átaki til að fræða um legslímuflakk og skoða möguleikann á stofnun göngudeildar fyrir konur með legslímuflakk svo við ræðum aðeins hvað legslímuflakk er þá er þetta krónískur mjög sársaukafullur sjúkdómur sem orsakast af því að frumur úr innra lagi legsins finnast á öðrum stöðum í kviðarholinu en í legholinu sjúkdómurinn er meðfæddur og virðist að verulegu leyti háður erfðum frumurnar í legslímuflakki bregðast við mánaðarlegum hormónabreytingum líkt og þær gera á sínum eðlilega stað í leginu og blæðingar eiga sér stað inn í vefi og valda þar bólgu og örvefsmyndun með svonefndum samgróningum milli líffæra í kviðarholinu og blöðrumyndun á eggjastokkunum í stað þess að fara út úr líkamanum eins og við hefðbundnar blæðingar kemst blóðið ekki í burtu slæmir verkir tengdir tíðablæðingum koma í kjölfarið og verða oft mjög langvinnir og erfiðir legslímuflakk finnst á eggjastokkum eggjaleiðurum blöðru ristli legböndum og víðar í sjaldgæfum tilfellum hafa þessar frumur meðal annars fundist í lungum nefi nafla og heila af þeim konum sem hafa sjúkdóminn eru um sextíu prósent með einkenni og um tuttugu prósent með mjög sár einkenni sjúkdómurinn einkennist meðal annars af miklum sársauka við blæðingar sársauka við egglos verkjum í kviðarholi á milli blæðinga verkjum við samfarir þvaglát og hægðir erfiðleikum við að verða barnshafandi og ófrjósemi erfiðleikum á meðgöngu og við fæðingu talið er að allt að fimm til tíu prósent kvenna í heiminum þjáist af legslímuflakki en að erfiðustu formin taki til um tvö prósent kvenna samkvæmt upplýsingum á heimasíðu samtaka kvenna með endómetríósu þjást um tvö til fimm prósent stúlkna og kvenna hér á landi af sjúkdómnum einhvern tímann á frjósemisskeiði og er því ljóst að um töluverðan fjölda er að ræða þarna virðist vera vegna þess hversu seint og illa hefur gengið að greina þennan sjúkdóm eru tölurnar á þessu bili tvö til tíu prósent varðandi fjölda þeirra kvenna sem þjást af sjúkdómnum á tuttugu ára tímabili greindust um fjórtán hundruð konur með sjúkdóminn á íslandi og þar var í meiri hluta tilvika um að ræða talsvert alvarleg sjúkdómsform því má reikna með að á hverjum tíma eigi nokkur hundruð kvenna í vanda vegna sjúkdómsins hér á landi en hjá mörgum þeirra greinist sjúkdómurinn seint og ekki fyrr en óafturkræfar vefjaskemmdir hafa orðið nú gæti einhver spurt að því hver sé ástæðan fyrir því að við séum að leggja fram sérstaka þingsályktun um ákveðna tegund af sjúkdómi ástæðan fyrir því er sú að þessi sjúkdómur sem getur haft geysilega mikil áhrif á líf þeirra kvenna sem eru með hann og það er mjög lítil þekking og lítill skilningur á þessum sjúkdómi ég vildi líka sérstaklega í því sem ég er að flytja mitt mál að þakka læknunum auði smith og reyni tómasi geirssyni sem lásu yfir þessa þingsályktun og einnig stjórnendum ljósusamtakanna sem komu með góðar ábendingar við vinnslu málsins það eru endometriosis samtök víða annars staðar og það er sérstakur hópur þingkvenna í bretlandi sem hefur unnið mikið í því að vekja athygli á þessum sjúkdómi og á ráðstefnu um legslímuflakk í mars árið tvö þúsund og fimm sýndu þau fram á að sextíu og fimm prósent kvenna höfðu fengið ranga sjúkdómsgreiningu í upphafi og meðalgreiningartíminn var átta komma þrjú ár jafnframt kom fram að sjötíu og átta prósent þeirra kvenna sem þjást af sjúkdómnum hafa misst að meðaltali fimm komma þrjá daga á mánuði úr vinnu sökum hans þannig að í þrjátíu og sex þúsund tilvika hafði sjúkdómurinn verulega áhrif á vinnugetu þeirra þannig að þær þurftu að hætta að vinna var sagt upp störfum vegna fjarvista hluti þeirra minnkaði við sig vinnu og hluti skipti um vinnu og sex prósent voru á bótum þannig að við erum að sjá að þarna er umtalsverður persónulegur kostnaður og líka fyrir samfélagið það kom eiga aðra í þessum rannsóknum sem voru kynntar þarna í bretlandi og í hollandi að sjúkdómurinn hefur mjög mikil áhrif á samband þessara kvenna við maka sinn þannig að í tíu prósent tilvika leiddi sjúkdómurinn til sambandsslita ellefu prósent kvenna átti erfitt með að sinna börnum sínum og þrjátíu og fjögur prósent sagði að þetta hefði leitt til mikilla erfiðleika í samlífi önnur alvarleg afleiðing legslímuflakks eru áhrif þess á getu kvenna til barneigna þekkt eru tengsl þess við ófrjósemi en aðeins nýlega hefur sjúkdómurinn þó verið tengdur við áhættu við að eignast börn fyrir tíminn og aðra erfiðleika á meðgöngu í umfangsmikilli rannsókn karolinska sjúkrahússins í stokkhólmi kom í ljós að konur með legslímuflakk voru þriðjungi líklegri til að eignast fyrirbura en konur án sjúkdómsins og sú staðreynd að ófrjósemi er ein afleiðing sjúkdómsins gerði það að verkum að ellefu komma níu prósent kvenna með legslímuflakk þurfa aðstoð við æxlun að verða ófrískar á meðan aðeins einn komma fjögur prósent kvenna sem eru ekki með sjúkdóminn rannsóknir bentu líka til að nær tvöfalt fleiri konur með sjúkdóminn fæddu með fyrirfram ákveðnum keisaraskurði og var talið að það væri mögulega vegna skertrar fylgjustarfsemi konur með sjúkdóminn eru líka líklegri til að fá meðgöngueitrun og eiga við miklar blæðingar að stríða í kjölfar fæðinga eins og ég minntist á áður í máli mínu eru mjög miklar ranghugmyndir ríkjandi um sjúkdóminn og upplýsingagjöf er villandi enda getur oft verið mjög erfitt að útskýra hvernig sjúkdómurinn birtist það hefur leitt til þess að minna er gert úr honum en ella ein af þessum ranghugmyndum að verkir við blæðingar eru eðlilegur hluti af lífi konunnar og jafnvel að þeir séu fyrst og fremst sálrænir en ekki líkamlegir aðrar konur fá að heyra að þær séu bara með lágan sársaukaþröskuld og þegar þessu er haldið fram við ungar stúlkur og konur getur það fælt þær frá því að leita sér hjálpar það hefur líka verið sagt og þekki ég þó nokkur dæmi um það að læknar hafi ráðlagt jafnvel ungum stúlkum að verða barnshafandi til að losna við sjúkdóminn þannig hafa jafnvel sérfræðingar læknar sem sjúklingarnir hafa leitað til verið í raun að gefa ranga ráðgjöf vegna þess að vandinn er sá að meðganga og brjóstagjöf geta líkt og hormónameðferð dregið tímabundið úr einkennum en lækna ekki sjúkdóminn hann er meðfæddur og krónískur sama gildir um aðgerðir þegar leg og eða eggjastokkar eru fjarlægð með því er oft ekki tekið á legslímuflakki utan legsins til að greina sjúkdóminn verður að framkvæma kviðarholsspeglun eða ómun og meðferðin felst að hluta til í sérhæfðri lyfjameðferð sem getur verið mjög erfið en nauðsynleg og einnig í kviðarholsspeglinum sem ég minntist á áðan þar sem aðdslímhúð er fjarlægð af sérstaklega þjálfuðu heilbrigðisstarfsfólki hormónameðferð er jafnframt oft beitt fyrir eða í kjölfar aðgerða til að stöðva blæðingar og kalla fram tímabundin tíðahvörf síðan eru það aðrar leiðir eins og til dæmis getnaðarvarnapillan og hormónalykkjur notaðar til að halda blæðinga niðri og þar með einkennum sjúkdómsins vegna þess sem ég nefndi hérna áðan vegna þessara ranghugmynda og jafnvel hugmynda um að þetta sé bara eðlilegur hluti af lífi kvenna þá er ekkert óalgengt fyrir konur að það taki þær fimm til tíu ár að fá greiningu og oft ekki fyrr en þær eru búnar að leita til margra lækna í ályktuninni er lagt illa að heilbrigðisráðherra beiti sér fyrir átaki um fræðslu á sjúkdómnum og það er sérstaklega mikilvægt að upplýsa það starfsfólk sem er hjá ríkinu í heilbrigðiskerfinu og síðan líka í sveitarfélögum og hjá ríkisstofnunum skólastofnunum um sjúkdóminn það séu leiðbeiningar sem þetta starfsfólk fær hvernig á að greina sjúkdóminn og hvers konar meðferð er best að veita við honum það er þannig að stúlkur á íslandi eru mjög bráðþroska og blæðingar hjá þeim eru að hefjast að meðaltali við þrettán ára aldur þannig að við erum að tala um að það eru kannski oft kennarar eða hjúkrunarfræðingar sem starfa við grunnskólana sem eru þeir sem stúlkurnar leita fyrst til það skiptir mjög miklu máli að þetta starfsfólki hafi réttar upplýsingar og það fái greiningu sem fyrst þannig að það sé hægt að draga úr skaða skemmdum vefjum vanlíðan og verkjum óska eftir því að heilbrigðisráðherra skoði möguleikann á stofnun sérstakrar göngudeildar þessi hugmynd er ný af nálinni hér á íslandi en árið tvö þúsund og þrjú opnaðist svona göngudeild fyrir konur við akademíska sjúkrahúsið í uppsölum og þar var safnað saman sérhæfðu starfsfólki til að sinna konum með legslímuflakk þar á meðal eins og sérfræðingur í því hvernig ár er að lifa við króníska sjúkdóm króníska verki og læknar hjúkrunarfræðingar sjúkraþjálfarar sálfræðingar miðstöðin var byggð upp að danskri fyrirmynd en í danmörku eru starfandi sams konar göngudeildir við háskólasjúkrahúsið í árósum og hellum sjúkrahúsið

stað þar sem heilbrigðis og skólakerfið getur vísað konum með sjúkdóminn og tryggt þannig sem besta meðferð við honum og líka það þegar þær fara í að gera skurðaðgerðir sem hluta af meðferð hann sé gerður af læknum sem hafa sérstaka þjálfun í að takast á við sjúkdóminn þannig að hægt sé að fjarlægja þennan óeðlilega vef í fyrstu atrennu en ekki eins og vill stundum vera að ófullkomnar aðgerðir hafa leitt til þess að konur hafa þurft að fara í til dæmis tíu til fimmtán aðgerðir áður en næst ásættanlegur árangur ef þessi ályktun verður samþykkt á alþingi er heilbrigðisráðherra falið að skoða möguleikana á stofnun þess konar göngudeildar hér á landi og þá náttúrlega sérstaklega fjármögnun þar sem við vitum að það eru ekki miklir peningar til staðar síðan vil ég líka að lokum í ljósi þessarar nýju rannsóknar sem er nánast glæný og ég held að ekki væru komnar upplýsingar um hana inn á vefsíðuna hjá endómetríósu samtökunum þegar við fórum að ræða hana þá eru þættir sem er í rauninni að tryggja velferð þessara barna þessara kvenna líka vegna þess að það liggur fyrir að þær eiga erfiðara með að verða ófrískar og það eru líka erfiðleikar á meðgöngunni og síðan jafnvel í framhaldi af því eftir að þær fæða þannig að til að tryggja öryggi mæðranna sjálfra kvennanna sjálfra og síðan barnanna þannig að það sé hægt að fylgjast með áhættuþáttum tengdum legslímuflakki við mæðraeftirlit hugsanlega fæðingu og eftirmeðferð og síðan að við reynum að skoða hvort það sé möguleiki á því að efla rannsóknir á tengslum legslímuflakks þar með talið baráttusvæði erfðum umhverfi og lífsháttum en eins og ég nefndi í upphafi máls míns virðist vera mjög mikil tengsl á milli sjúkdómsins og erfða og leggst mikið í fjölskyldur ég vona svo innilega að þessi ályktun fái meðferð hjá þinginu og þetta sé hluti af því sem við viljum svo gjarnan gera á alþingi að bæta samfélag okkar og hjálpa fólki og vekja þá meðferð og umfjöllun á þinginu athygli á því sem hefur ekki fengið athygli áður að lokinni þessari umræðu legg ég til að málið muni fara til heilbrigðisnefndar og þakka fyrir